Cito solo un dato, fornito dalla FRA una donna su dieci ha subito forme di violenza sessuale fin dall'età di quindici anni. Sono abusi che spesso causano alle vittime conseguenze traumatiche di lungo periodo e, altrettanto spesso, non vengono denunciati perché accompagnati da pressioni psicologiche o dal timore di quelle forme di vittimizzazione secondaria derivanti da atteggiamenti o comportamenti di rimprovero nei confronti delle vittime. A fronte di tale situazione le istituzioni europee devono adoperarsi per un'azione più efficace di contrasto al fenomeno. È necessario, ad esempio, che la Commissione prosegua gli accertamenti e gli interventi per far sì che tutti gli Stati membri diano piena attuazione alle direttive sulle vittime di reato ed è fondamentale che tutti gli Stati membri ratifichino e applichino la convenzione di Istanbul.